è l'ennesimo schiaffo ai nostri territori, che mai come adesso hanno bisogno di investimenti per lo sviluppo. Il Movimento 5 Stelle, sulle riforme strutturali, è assolutamente contrario a tutte quelle misure che intaccano il welfare state inclusi gli interventi sul mercato del lavoro, mentre siamo aperti a misure relative, ad esempio, al miglioramento sulla capacità amministrativa o alla lotta all'evasione fiscale. Le elezioni italiane hanno dimostrato che i cittadini non vogliono queste riforme calate dall'alto, che servono solo le multinazionali per abbassare i diritti dei cittadini. Siamo rimasti francamente sorpresi dalla proposta della Commissione di liberare anticipatamente queste risorse per destinarle, tra l'altro, alle riforme strutturali. Non capiamo la fretta, tanto più che le norme attuali prevedono che una verifica avrà luogo soltanto nel 2019. Le riforme strutturali non hanno nulla a che vedere con la ratio della politica di coesione. Chiediamo alla Commissione di ascoltare le richieste e gli appelli che arrivano dalle autorità regionali e locali, quindi non tagliare i fondi della coesione, non distorcere gli obiettivi di queste preziose risorse che servono alle regioni più povere. Faremo di tutto, anche grazie alla forza che arriva dai cittadini italiani, per trasformare questa Europa in una terra in cui nessuno nessuno rimarrà indietro.